Hvala za besedo, predsedujoča! Lep pozdrav, gospod minister! Vprašanje, ki vam ga bom postavil, sem postavljal večkrat že predhodni, Cerarjevi vladi, tako v pisni kot v ustni obliki, tako vladi kot celoti kot ministrstvu. Gre za vprašanje za problematiko kadrovske, skoraj stopnjujoče podhranjenosti anesteziologije Univerzitetnem Kliničnem centru, Maribor. Lahko odkrito povem, da mi ni do neke splošne razprave in tega tudi na koncu ne bom, zahteval, ampak mi je, da se to reši. Zgodbe ima zelo dolgo brado, seže očitno v ne ravno zelo kvalitetno kadrovsko politiko predhodnega vodstva UKC-ja Maribor, ki ga je takrat vodil vidim član SDS-a, to zgolj opomba pod črto, ne, ker zlasti v tem mandatu do sedaj poteka razprava tako, da smo vsi krivi za vse, pa odgovorni za vse, razen neke, stranke opozicije, ampak to seveda ne bo rešilo težav in problema, da smo na naši strani Trojan ali, če se vam kaj zgodi, na naši strani Trojan, na področju zdravstva, drugorazredni, ne. Zdaj, jaz pričakujem od vas predvsem odgovor, kako in kdaj. Bile so neke rešitve, z anesteziologi iz Reke, ker, ne le, da je bil občutek, tam je bilo neko dejstvo, da več služi nekaj odvetnik, posrednik vmes kot, kot, ta gasilska rešitev. So neki predlogi, UKC-ja in sedanjega vodstva v dogovoru z domačimi anesteziologi. Očitno je neki problem na ravni, UKC - zdravstvena zavarovalnica. Skratka, kdaj se bo ta jara kača, ki se pa zdaj res vleče že, koliko, štiri, pet let končno presekala v dobrobit vseh nas in v dobrobit nekega normalnega delovanja UKC Maribor. Se zahvaljujem že v naprej na odgovore.